Komoly fejlemény, hogy ez a kérdés most sürgősséggel napirendre került. Az erdélyi magyar képviselők csoportja is kezdeményezte ennek a kérdésnek a megvitatását. Köszönjük az egyes frakcióknak a részvételét és támogatását, de csodálkozunk, hogy a szocialista frakció visszavonta az aláírását erről a határozati javaslatról. Sajnálom, hogy a tegnapelőtti egyeztetésen a szövegtervezetből egészében véve kigyomlálták a kommunista rezsimek bírálatára, valamint a kisebbségi közösségek védelmére vonatkozó egyes részeket. Az EU nak végre őszintén és nyíltan szembe kellene néznie a kommunizmus visszahúzó örökségével és a napjainkban továbbélő kommunizmussal.